Monsieur le Président, Monsieur le Président Draghi, la doxa mondialiste actuelle voudrait faire croire que l'économie va mieux, et notamment que le redressement de la croissance dans les pays de l'Union européenne serait dû à la politique accommodante de la BCE, mais cette vision idéalisée ne prend pas en compte le niveau très élevé des risques systémiques. Pour le Front national, il y a six zones de danger pour l'économie mondiale, sur lesquelles la BCE a une influence.

La remontée des taux d'intérêt à long terme aura un effet catastrophique, avec des faillites en chaîne.

Troisièmement, l'expansion hors de contrôle du shadow banking l'élite politique et financière essaie de duper l'opinion publique en prétextant que le système bancaire serait maintenant plus sûr grâce aux règles de Bâle, mais paradoxalement le shadow banking cette finance de l'ombre, est à haut risque.

Quatrièmement, les CCP ces chambres de compensation des marchés financiers mondiaux sont de véritables bombes à retardement. Elles concentrent plus que jamais tous les risques de marché et l'interopérabilité, c'est à dire l'interconnexion des CCP, multiplie le risque d'effet domino jusqu'à l'effondrement de tout le système financier mondial.

Loin de votre résilience fantasmée, Monsieur Draghi, le modèle économique ultralibéral et mondialiste nous conduit vers le pire krach de tous les temps.